forseti vill geta þess vegna umræðu fyrr á fundinum um samkomulag um málsmeðferð á þingmáli því sem var þar til umræðu um staðgöngumæðrun að samkomulag liggur fyrir í þingræðum frá sautjánda september síðastliðinn þar sem allir formenn þingflokka lýstu sig samþykka því úr ræðustóli alþingis það liggur fyrir